Ich kenne kein Grenzregime, ohne dass man weiß, was für ein Handelsabkommen man hat. Allein dadurch wurde ein Jahr vergeudet.